Azt gondoljuk, hogy további erőfeszítéseket kell itt tenni. Ugyanígy fokozott erőfeszítéseket sürgetnénk annak érdekében, hogy csökkenjen a nem támogatható költségek visszatérítésének gyakorisága, és fel szeretnénk hívni a Bizottság figyelmét a pénzügyi korrekciókkal kapcsolatos döntési folyamatok felgyorsítására.

Az ügynökségekkel voltak apró problémák, erre már nincs időm, hogy elmondjam, de egészében véve azt kell mondanunk, hogy elfogadható és támogatandó a gazdálkodásuk.